er alveg eins og þessir blessaðir stjórnarflokkar og hæstvirtur forsætisráðherra hafi alveg gleymt því að það átti að ræða um endurreisn og hvaða leiðir á að boða þjóðinni út úr þeim ógöngum sem við erum í hún upplýsti að ástandið væri orðið alvarlegt í ræðu sinni áðan og það væri tímabært að kveðja ár hrunsins þetta eru álíka ummæli og hæstvirtur félagsmálaráðherra í gær þar sem hann talaði um að ár væri liðið frá hruninu og nú væri tímabært að fara að gera eitthvað í málunum hún er föst í fortíðinni þessi ríkisstjórn upptekin af því og hæstvirtur forsætisráðherra er upptekin af því að hún hafi verið sú sem var að vara við er hún að reyna að breiða yfir aðgerðaleysi og getuleysi eigin ríkisstjórnar helst hljómar þetta þannig í stefnuræðu hennar sem og í ræðu hennar í dag vantar alla framtíðarsýn ummælin um framtíðina eru frasakennd og algerlega innihaldslaus þau gefa ekki bjartar væningar fyrir þessa þjóð fyrir atvinnulíf og heimilin í þessu landi virðulegi forseti við skulum taka dæmi úr ræðu hæstvirts forsætisráðherra við erum að bjarga því sem bjarga verður koma íslandi út úr kreppunni í anda norræns velferðarsamfélags þetta eru einhverjir frasar sem eru búnir að heyrast í ansi langan tíma og hún heldur áfram allt í kringum okkar eru jákvæð teikn úr atvinnulífi menningu félagsstarfi og stjórnsýslu sem ætti að örva okkur og hvetja jákvæð teikn um samtakamátt samheldni áræðni dugnað sem áður en langt um líður mun skila okkur breyttu og betra samfélagi hvar í veröldinni er hæstvirtur forsætisráðherra staddur virðulegi forseti hvar í veröldinni er það þetta sem er sýnin í okkar samfélagi í dag að allt í kringum okkur séu jákvæð teikn úr atvinnulífi menningu og félagsstarfi svo er klykkir út með því að við verðum að horfa til framtíðar ísland sé land tækifæranna og það sé okkar að vinna úr þeim tækifærum þannig er það vissulega það er okkar að vinna úr þeim tækifærum sem fyrir okkur liggja en það er ekki eins og þessi ríkisstjórn sé að reyna að skapa grundvöll til þess skapa grundvöll fyrir atvinnulífið til að móta tækifærið til að skapa tækifærið til að vinna úr tækifærum og byggja upp öflugt atvinnulíf nei það er þvert á móti það er verið að setja grundvallaratvinnugreinar landsins í uppnám algert uppnám sjávarútvegur er í algerri óvissu með skelfilegum afleiðingum út um allt land vegna þeirrar ófæru fyrningarleiðar sem boðuð er stolt og samdráttur er að gerast í öllum þjónustufyrirtækjum sem þjónusta sjávarútveg menn eru ekki að fara á sjó vegna þess að óvissan er svo mikil að þeir vita ekki hvenær þeir munu geta fengið viðbótarafla í vetur liggur það fyrir að verstöðvar munu loka það mun ekki duga fyrir smábátana að róa á sjó þeir hafa ekki aflaheimildir

orkuskattarnir eru síðasta skrefið sem þessi hæstvirt ríkisstjórn er að sýna okkur í þeim efnum hún er þessi ríkisstjórn virðulegi forseti að vinna skemmdarverk í hverri viku hún er að vinna skemmdarverk í íslensku samfélagi í hverri viku það eru hin jákvæðu teikn fyrir atvinnulífið eða hitt þó heldur hverjum ætti að detta í hug að líta hingað til atvinnuuppbyggingar við þessar aðstæður hvaða erlenda fyrirtæki mun líta inn í þetta bananalýðveldi sem er verið að skapa fyrir atvinnulíf forustumenn ríkisstjórnarinnar er fólk í fjötrum fortíðar þar sem fjötrarnir blinda þeim sýn á framtíðina þau hafa enga framtíðarsýn þau eru allt of upptekin í því að gera upp fortíðina það er sjálfsagt að gera upp fortíðina virðulegi forseti það þarf að gera hana upp og við sjálfstæðismenn munum ekki skorast undan ábyrgð okkar í því að hafa viljað gera einhverja hluti öðruvísi en þeir voru gerðir en við viljum horfa til framtíðar við viljum skapa hér vettvang og samfélag sem getur unnið sig út úr þeim vandræðum sem við erum komin í lausnirnar sem áttu að liggja í áhafnarútskiptingu í seðlabankanum aðildarumsókn að evrópusambandinu hafa látið standa á sér þar sem lausnarorðið í öllu eða lesið þið stefnuskrá samfylkingarinnar frá því fyrir kosningar það eina það er var er við sendum bréf um aðildarumsókn til evrópusambandsins hefðu átt að gera fyrir okkur í vaxtamálum í atvinnumálum í öllum lánalínunum sem áttu að opnast það væri áhugavert fyrir fréttamenn að rifja upp allan þann loforðaflaum sem kom úr þeim geira á þeim tíma

og verið sé að vinna eitthvað í því og stöðugleikasáttmálinn sé einn besti þátturinn í þeim efnum hvað er að gerast með stöðugleikasáttmálann hann er í algeru uppnámi aðilar atvinnulífsins eru farnir að ókyrrast mjög vegna vanefnda ríkisstjórnarinnar á ákvæðum stöðugleikasáttmálans og það er vegna getuleysis og óeiningar ríkisstjórnarflokkanna þegar kemur að atvinnumálum ákvæðið um framkvæmdina til að stuðla að aukinni atvinnu og fyrirvari samtaka atvinnulífsins vegna sjávarútvegsmála er í algeru uppnámi þetta eru stóru þættirnir í stöðugleikasáttmálanum viðspyrna okkar virðulegi forseti liggur í eflingu atvinnuveganna og hvergi annars staðar það er alveg sama hverjir hafa fjallað um málefni íslands á undanförnum missirum hvort sem er innan lands eða erlendir sérfræðingar það komast allir að sömu niðurstöðu að ísland eigi mikil tækifæri og meiri tækifæri heldur en margar aðrar þjóðir vegna þeirra náttúruauðlinda sem við búum að í þessu landi en tækifærin nýtast náttúrlega ekki nema það sé skapað umhverfi til að nýta þau og það sé óhikað farið í það að greiða leið þeirra sem vilja nýta náttúruauðlindir okkar til atvinnusköpunar og verðmætasköpunar þetta liggur í þessu hæstvirtur forsætisráðherra sagði í ræðu sinni áðan að miklu veldur sá er upphafinu veldur og ég vil færa það upp á hennar eigin ríkisstjórn vegna þess að miklu veldur þessi ríkisstjórn þegar hún tekur þær ákvarðanir sem hún hefur verið að taka þegar kemur að atvinnumálum í þessu landi hún er nefnilega búin að bíta höfuðið af skömminni með því að kippa fótunum undan atvinnulífinu og setja atvinnulífið í uppnám hún er upphafið eru í samfélaginu allt í kringum okkur lausnirnar eru í fólkinu lausnirnar eru í náttúruauðlindunum í þeim tækifærum sem þetta land býr að við erum búnir að leggja fram tillögur um þetta sjálfstæðismenn og það er magnað hversu holdsveik við erum gagnvart þessum ríkisstjórnarflokkum að það er ekki einu sinni hægt að hlusta á skynsamlegar tillögur og von um náið samstarf til að vinna okkur út úr þessum erfiðu aðstæðum þannig að það höfum við vissulega lagt á borðið af fullum heilindum en það hefur ekki verið þegið en við höfum lagt fram okkar efnahagstillögur og lausnirnar liggja í þeim við munum í þessari viku kynna efnahagspakka sjálfstæðisflokksins þær tillögur sem munu skapa tugmilljarða verðmæti í þessu samfélagi strax á næsta ári sem

fjötrum fortíðar það sem þarf að gera virðulegi forseti er að lækka vexti það þarf að lækka þá handvirkt ef ekki gengur að gera það öðruvísi þá skapast grunnur til að semja við jökla og krónubréfaeigendur og það gefur von í atvinnulífi og fyrir heimili í landinu þar með getum við bundið það fjármagn sem ógnar mest gjaldmiðlum um þessar mundir til lengri tíma fjárfestinga í þessu landi við verðum að blása til sóknar í virkjanaframkvæmdum og í verktakaframkvæmdum það er hægt að benda þar á virkjanir eins og búðarháls og hverahlíð sem eru tilbúnar til að fara í framkvæmdir og við þurfum að fá ákvörðun um virkjanir í neðri hluta þjórsár einhvern hagkvæmasta virkjunarkost í landinu þegar hæstvirt ríkisstjórn segir að það sé ekki hægt að fara í þessar framkvæmdir vegna þess að fjármagn skortir og við höfum ekki lánsfé til að fara í þessar framkvæmdir þá blæs ég á það þjóð sem á átján hundruð milljarða í fjárfestingarsjóðum átján hundruð milljarða í lífeyrissjóðakerfinu er ekki í fjárhagsvandræðum það er bara áherslubreyting sem þarf að eiga sér stað til að ráðstafa því fé í þágu þjóðarinnar það þarf að greiða leið helguvíkur og umhverfisráðherra verður tafarlaust að draga til baka ákvörðun sína um heildstætt mat vegna suðvesturlínu það er einhver sú mesta óskammfeilni sem hefur sést hjá þessari ríkisstjórn það þarf að undirrita samninginn við alcoa og semja við alcoa um að hraða framkvæmdum á bakka sem mögulegt er síðan þurfum við að færa kvótann í ákveðnum fisktegundum upp í þolmörk sem seinkar eitthvað bata þeirra en mun gerbreyta öllu í íslensku efnahagslífi ef við förum þessa leið virðulegi forseti sem við getum gert

hún verður að fara frá virðulegi forseti og hér verða að koma aðrir aðilar að stjórnarborðinu